Daher ist es wichtig, eine Balance zu finden zwischen Nutzung einerseits und gleichzeitigem maximalen Schutz dieses sensiblen Systems. Dies wird aber nicht ohne Einschränkungen beim Rohstoffabbau gehen, nicht ohne Einschränkungen bei den Methoden des Abbaus und strikteren Regeln für Tourismus und Frachtschifffahrt. Dass nun ausgerechnet der Erdölkonzern BP und der russische Staatskonzern Rosneft gemeinsame Pläne zur Erdöl und Gasförderung haben, weist allerdings nicht gerade in Richtung eines schonenden Abbaus von Rohstoffen ganz im Gegenteil! Klar ist daher, dass der Schutz der Arktis über den einzelnen nationalen strategischen und wirtschaftlichen Interessen stehen und für die EU ein zentrales Anliegen sein muss.